Noch im Juli hat der Rat zu Griechenland einen Schuldenschnitt angesetzt, der schon damals als zu gering kritisiert worden ist, und die Ausstattung des EFSF ist im Juli erneut viel zu gering gewesen.

Man hat in Griechenland mit den Maßnahmen, die in Brüssel beschlossen worden sind, von Gipfel zu Gipfel die Krise verschärft die griechische Krise und damit die europäische Krise. Die zweite Einsicht aus dem Wochenende das ergibt sich aus der erneuten Vertagung Man kann Europa in der Krise nicht über Krisengipfel führen. Das, was so oft angemahnt worden ist, nämlich dass wir eine andere wirtschaftspolitische und stabilisierende Steuerung brauchen, wurde durch dieses Auseinanderlaufen der Staats und Regierungschefs nach dreitägiger intensiver Vorbereitung nochmals belegt. Meine Fraktion fordert von dem erneuten Gipfel andere Ergebnisse.

Wir wollen aber an Griechenland auch ein anderes Signal gesendet sehen. Griechenlands Wirtschaft ist durch unsere Maßnahmen noch einmal abgestürzt. Wir brauchen einen überzeugenden Plan, wie der Wiederaufbau der griechischen Wirtschaft vor sich gehen soll.

Ich weiß, dass die Details nicht beschlossen werden können, aber eine glaubwürdige Planung dafür muss in Angriff genommen werden.

Auch da muss es eine kluge Balance geben.

Abschließend Wir haben gesehen, wie man Europa nicht aus der Krise führen kann.

Aber angesichts des Auseinanderdriftens der europäischen Wirtschaften und der großen Probleme, die wir akut haben, glaube ich, dass man einen anderen Schritt jetzt mutig gehen muss Man muss den Kommissar, der heute in Brüssel in der Kommission für Wirtschaft und Haushalt verantwortlich ist, jetzt aufwerten, man muss ihn ermächtigen, tatsächlich für solidarische, solide, tragfähige Haushalte, aber auch für wirtschaftspolitische Entwicklung zu sorgen. Wer sich das nicht traut, der ist nicht mutig genug, die EU aus der Krise zu führen. Lassen Sie mich einen letzten Wunsch formulieren, und der bezieht sich am Beispiel Deutschlands auf viele Europäer Wer Angst hat vor seinen Wählerinnen und Wählern, der kann nicht die europäische Krise meistern. Wenn man Angela Merkel an Helmut Kohl oder Helmut Schmidt erinnern muss, wenn man Guido Westerwelle an Joschka Fischer erinnern muss wer etwas als richtig erkannt hat, der muss auch springen, und der muss das dann vor seinen Wählerinnen und Wählern vertreten. Dann kann er vielleicht auch noch Wahlen gewinnen, aber ohne diesen Mut wird man zuhause verlieren und wird auch die Europäische Union möglicherweise verlieren.